Pane předsedající, já bych chtěl přivítat iniciativu Komise právě v boji proti šíření nebezpečného teroristického obsahu na internetu. Skutečně tuto iniciativu vítám, myslím si, že i Komise může působit daleko efektivněji a účinněji a v takto vážném tématu má moji plnou podporu. Kladu si ovšem otázku, jak daná právní úprava reaguje na to, co předchází tomuto šíření teroristického obsahu, to znamená na nenávistné ideologie, na nebezpečné projevy, které mají odraz nebo svůj původ v náboženství, v politických ideologiích. V ČR máme konkrétní případ, zatím nepravomocně odsouzeného důchodce, který kácel na železniční tratě stromy a tyto teroristické skutky vydával za činy muslimů.